Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, io vorrei farle una domanda diretta lei personalmente non ritiene che sia più corretto utilizzare per le valutazioni scientifiche solo ed esclusivamente gli studi pubblicati e sottoposti alla revisione dei pari, per poter fare una valutazione scientifica da parte delle istituzioni europee e quindi autorizzare sul mercato un prodotto potenzialmente pericoloso come il glifosato?

Inoltre, io vorrei chiederle se fa una rassicurazione. Io vorrei chiederle, nel momento in cui il glifosato dovesse essere bandito, io non vorrei che altre sostanze più tossiche e più pericolose, come ad esempio quelle per le quali sono resistenti alcuni nuovi OGM che stiamo autorizzando a livello comunitario e che sono resistenti al 2,4 D, il componente dell'Agente Arancio utilizzato in Vietnam,